Prispeje k celkovému hospodárskemu rastu a otvorí pre európsky tovar a služby nové pôsobivé príležitosti. Určité odvetvia však budú vystavené dodatočnej konkurencii, a preto by mala EÚ účinne zabezpečiť monitorovanie vykonávania dohody, rýchle urovnávanie sporov a následnú rýchlu ochranu oprávnených záujmov európskeho priemyslu a podnikateľov. Jednoznačne musí byť zabezpečené dôsledné dodržiavanie pracovných, technických aj environmentálnych noriem, ako aj ustanovení o ochrane zdravej hospodárskej súťaže oboma stranami. Tovar a výrobky dostávajúce sa na európsky trh musia spĺňať všetky štandardy Európskej únie a v oblasti automobilového priemyslu vítam zriadenie monitorovacieho výboru, ktorý má napomôcť zabránenie takzvaného skrytého protekcionizmu prostredníctvom nových technických prekážok obchodu. Som teda za udelenie konečného súhlasu s predmetnou dohodou za predpokladu, že bude vytvorený aj dvojstranný ochranný mechanizmus, ktorý má zabrániť prípadným závažným škodám na priemysle členských štátov alebo už len samotnej hrozbe takýchto škôd.